Odpowiedzią na terroryzm ma być jeszcze większa kontrola naszych własnych obywateli, a ośrodki antyzachodniej nienawiści muszą jedynie zachować ostrożność, bo nie są one groźne dopóki się nie zradykalizują.